De ce point de vue, en tant que coprésident de l'intergroupe parlementaire Biens communs et services publics, je ne peux que me féliciter de l'extension du projet de directive à la question de l'air, aux écosystèmes et au paysage. Comme l'a dit Saint Exupéry, reprenant une idée des Indiens d'Amérique, nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.

On a beaucoup parlé du glyphosate aujourd'hui en agriculture, et je voudrais saluer le courage du Parlement européen sur ce sujet.

Dans ma région, le Limousin, les mines d'uranium ont pollué considérablement le paysage et les sols et rien n'a été fait pour les réparer.